herra forseti ég mæli hér fyrir framhaldsnefndaráliti meiri hluta fjárlaganefndar en nefna hefur haft fjárlagafrumvarp vegna ársins tvö þúsund og átta til athugunar frá því að önnur umræða fór fram hér fyrir um tólf dögum síðan milli annars og þriðju umræðu þá hafa komið til viðræðna við fjárlaganefndina forsvarsmenn b hluta stofnana sem nefndinni þótti ástæða til að eiga orðastað við þetta voru forsvarsmenn happdrættis háskóla íslands og áfengis og tóbaksverslunar ríkisins en um er að ræða b hluta stofnanir en auk þeirra eru flugmálastjórnin á keflavíkurflugvelli enn tilgreind sem b hluta stofnun og íslenskar orkurannsóknir þá komu einnig til viðræðna við fjárlaganefndina fulltrúar tveggja c hluta stofnana það er

fjárlaganefndinni þótti ekki ástæða til að heyra í þeim stofnunum þetta árið þá kom einnig fyrir nefndina formaður efnahags og skattanefndar háttvirtur þingmaður pétur h blöndal sem kynnti álit er varðar tekjuhlið frumvarpsins í samræmi við tuttugustu og fimmtu greinar þingskapalaga í umræddu framhaldsnefndaráliti sem meiri hluti fjárlaganefndar ritar undir og í eru auk mín háttvirtir þingmenn kristján þór júlíusson guðbjartur hannesson illugi gunnarsson ásta möller steinunn valdís óskarsdóttir ármann krónu ólafsson og björk guðjónsdóttir að þá er gerð grein fyrir þeim meginbreytingum sem varða tekjuhlið frumvarpsins auk breytinga sem sundurliðaðar eru á sundurliðað tvö og birtar eru í þingskjölum fjögur hundruð tuttugu og átta til og með þingskjals fjögur hundruð þrjátíu og þrjú en í þingskjölum fjögur hundruð þrjátíu og tvö og fjögur hundruð þrjátíu og þrjú er gerð grein fyrir tillögu meiri hluta fjárlaganefnd er lýtur annars vegar að nýjum lið við sjöttu greinar heimild

lánsfjárheimild til handa íbúðalánasjóði líkt eins og fram kemur í þingskjali fjögur hundruð þrjátíu og tvö í endurskoðaðri tekjuáætlun efnahagsskrifstofu fjármálaráðuneytis er gert ráð fyrir að tekjur á næsta ári verði fjögur hundruð sjötíu og þrjú komma fjórir milljarðar króna sem er rúmlega fjögurra milljarða króna hækkun milli annars og þriðju umræðu munar þar mest um fjóra milljarða króna fyrir sölu eigna sem sundurliðað er í þingskjali fjögur hundruð tuttugu og níu en um er að ræða áætlun um sölu eigna á fyrrum varnarsvæði við keflavíkurflugvöll sú umræða hefur farið hér fram í þingsölum varðandi þá sölu

fjáraukalög þriðju umræðu um fjáraukalög svo og annarrar umræðu sem hér hefur sérstaklega verið tekin upp og það er mat þeirra sem hafa komið fyrir fjárlaganefndina þar með talið ríkisendurskoðunar að það beri að tekjufæra umrædda sölu inn í fjárlög þessa árs annars vegar og hins vegar næsta árs ársins tvö þúsund og átta þá er gert ráð fyrir því að ríkistekjur af flugvallasköttum og varaflugvallagjaldi hækki um hundrað og tíu milljónir króna tillögur meiri hlutans er varða útgjöld a hluta ríkissjóðs leiða til tvö komma sex milljarða króna hækkunar útgjalda og því er gert ráð fyrir því að heildarútgjöld verði fjögur hundruð þrjátíu og fjögur komma tvær milljónir á næsta ári og tekjuafgangur verði því þrjátíu og níu komma tveir milljarðar króna til samanburðar má nefna að þegar við berum saman þessar tölur þá var gert ráð fyrir því fyrir um ári síðan er fjárlög vegna þessa árs voru afgreidd hér út úr þinginu þann sjötta desember að tekjuafgangur ársins á ár væri um níu milljarðar en við höfum síðan auðvitað séð ákveðnar breytingar á því í

og þeirrar umræðu og þeirra breytinga í raun og veru sem hafa komið fram í áætlunum hjá efnahagsskrifstofu fjármálaráðuneytisins þá voru gjöld áætluð þrjú hundruð sextíu og sjö milljarðar þannig að það er ljóst að það er ákveðin hér hlutfallsleg aukning á milli ára en líklegast er þó stærsta aukningin í útgjöldunum eða tilfærslum tengd þeim breytingum sem fyrir liggja í tengslum við svokallað stjórnarráðsfrumvarp að

færast á milli ráðuneyta og má nefna það að

munu lækka úr um hundrað fimmtíu milljörðum í rúma hundrað milljarða en að sama skapi munu fjárveitingar í félagsmálaráðuneytinu aukast úr því að vera tæpir fjörutíu milljarðar í tæpa níutíu milljarða einnig munu fjárveitingar í samgönguráðuneytinu aukast verulega en til samanburðar má nefna það að fyrir ári síðan var gert ráð fyrir því að fjárheimildir samgönguráðuneytisins væru tuttugu og þrjú komma þrír milljarðar en verða á næsta ári miðað við þær tillögur sem hér eru lagðar fram um fimmtíu og fimm milljarðar ástæðan liggur þar meðal annars í aukningu á ýmsum verkum sérstaklega á sviði vegamála en ekki hvað síst ákveðinn tilflutningur á verkum innan stjórnarráðsins ég nefndi það hér í ræðu minni við aðra umræðu að það væru ákveðin atriði sem sérstaklega þyrfti að skoða milli

það væri verkefni stjórnarmeirihlutans að styrkja stöðu aldraðra og öryrkja með hliðsjón af breytingum innan stjórnarráðsins er ljóst að verkefni munu flytjast á milli ráðuneyta og málefni aldraðra og öryrkja munu því heyra mest undir félagsmálaráðuneytið og vil ég þar af leiðandi vísa til þeirra miklu tilflutninga á fjármunum sem færast á milli ráðuneyta

og nefndin hefur skilað áliti

var lögð fram yfirlýsing ríkisstjórnarinnar þann fimmta desember síðastliðinn um aðgerðir til að bæta kjör aldraðra og öryrkja í framhaldi af þeirri yfirlýsingu og tillögum ríkisstjórnarinnar til handa fjárlaganefnd þá hefur meiri hluti fjárlaganefndar lagt fram ákveðnar breytingar sem birtast hér við þriðju umræðu en ég vil hér rétt grípa niður í umrædda yfirlýsingu

að í stefnuyfirlýsingu stjórnarmeirihlutans er lögð áhersla á að styrkja stöðu aldraðra og öryrkja með því að draga úr tekjutengingum og skerðingum bóta í almannatryggingakerfinu fyrsta skrefið í þessa átt var stigið síðastliðið sumar þegar tekjutenging launatekna sjötíu ára og eldri við lífeyri almannatrygginga var að fullu afnumin áætlað er að árlegur kostnaður ríkissjóðs vegna þessa nemi um sjö hundruð milljóna króna

gert er ráð fyrir því að eftirfarandi aðgerðir sem ég mun telja hér upp verði lögfestar á vorþingi í fyrsta lagi skerðing tryggingabóta vegna tekna maka verði afnumin frá og með fyrsta apríl tvö þúsund og átta áætlaður kostnaður vegna þessa er einn komma þrjátíu og fimm milljarðar króna á árinu tvö þúsund og átta og einn komma átta milljarðar á heilu ári í öðru lagi að gripið verði til sérstakra aðgerða til að draga úr ofvangreiðslu tryggingabóta frá og með fyrsta apríl tvö þúsund og átta áætlaður kostnaður er þrjú hundruð fjörutíu og fimm milljónir árið tvö þúsund og átta og fjögur hundruð sextíu milljónir á heilu ári í þriðja lagi

átta og jafnframt mun ríkissjóður tryggja að ellilífeyrisþegar fái að lágmarki tuttugu og fimm þúsund á mánuði frá lífeyrissjóði frá fyrsta júlí tvö þúsund og átta aðgerðir sem skila öryrkjum sambærilegum ávinningi verða undirbúnar í tengslum við starf framkvæmdanefndar um örorkumat og starfsendurhæfingu en áætlaður kostnaður vegna þessara aðgerða er einn milljarður árið tvö þúsund og átta og tveir milljarðar á heilu ári og í fimmta lagi að skerðing vegna lífeyrisgreiðslna vegna innlausnar séreignarsparnaðar verði afnuminn frá fyrsta janúar tvö þúsund og níu áætlaður kostnaður vegna þess er um þrjátíu milljónir króna ég hef hér farið yfir herra forseti þær aðgerðir sem stefnt er að að verði lögfestar hér á vorþingi og hef ekki betur heyrt en að almennt séð séu þingmenn jákvæðir gagnvart þessu umrædda verkefni sem endurspeglar sig í fjárlögum næsta árs en kostnaðurinn vegna þessara aðgerða er talinn nema tvö þúsund sjö hundruð milljónir árið tvö þúsund og átta eða fjögur þúsund þrjú hundruð milljónir á heilu ári samanlagt nemur því heildarkostnaður vegna ákvarðana núverandi stjórnarmeirihluta til að bæta kjör aldraðra og öryrkja um fimm þúsund milljónir króna á ári eða fimm milljörðum og í samræmi við niðurstöður mun ríkisstjórnin beita sér fyrir nauðsynlegri hækkun á framlögum til þessara málaflokka við þriðju umræðu sem hún gerði og ég hef hér farið yfir enda var erindið tekið upp í fjárlaganefndinni þá er rétt að geta þess að unnið er að heildarendurskoðun almannatryggingakerfisins með það fyrir augum að frekari aðgerðir til að bæta kjör aldraðra og öryrkja komi til framkvæmda á árunum tvö þúsund og níu til tvö þúsund og

atriði sem ég nefndi í ræðu minni hér við aðra umræðu ég vil einnig hér geta þess að önnur atriði sem ég kom að hafa verið tekin til umfjöllunar en hvorutveggja þá hef ég sem formaður fjárlaganefndar fengið ábendingar frá háttvirtum þingmönnum úr öllum stjórnmálaflokkum um ýmislegt sem þyrfti að skoða sérstaklega og hef ég lagt mig fram um það að skoða hvert og eitt mál og fjalla um það innan fjárlaganefndar og reyna að fá sem besta niðurstöðu í þau mál en vissulega er það alltaf þannig að sitt sýnist hverjum í þessum efnum og oftar en ekki náum við nú að leiða fram mjög góða niðurstöðu en á stundum eru hugsanlega atriði sem einum háttvirtum þingmanni finnst að bið að eiga sér stað í fjárlögunum að þau ná ekki fram að ganga og svo koll af kolli ég vil hér örlítið gera grein fyrir einstökum breytingartillögum sem í sjálfu sér eru ekki viðamiklar hér umfram það sem ég hef hér rætt varðandi það mál sem tengjast aðgerðum til að bæta kjör aldraðra og öryrkja það er hér lagt til innan forsætisráðuneytisins að fjárheimild verði lækkuð um fimmtíu milljónir króna en

þeirra þá er lagt til að þessi fjárheimild færist yfir til fjármálaráðuneytisins og verði þar færð undir fjárlagaliðinn núll níu þúsund níu hundruð níutíu og níu hjá fjármálaráðuneytinu innan menntamálaráðuneytisins er lagt til að fjárheimildir verði auknar um hundrað sextíu og átta komma níu milljónir króna þar er til að nefna fyrst tillaga um hundrað milljónir króna hækkun fjárveitinga til að efla starfsemi háskóla á sviði kennslu og rannsókna vegna fjölgunar ársnemenda þá er lagt til að tuttugu milljónir króna fjárheimild verði millifærð af lið háskóla íslands yfir á viðfangsefni háskólasetursins í vestmannaeyjum en tillagan var hluti af mótvægisaðgerðum sem ríkisstjórnin ákvað að grípa til í því skyni að draga úr neikvæðum áhrifum á tímabundnum samdrætti í þorskveiðum það er gerð tillaga um þrjár milljónir króna tímabundið framlag til guðbrandsstofnunar vegna verkefnisins hólar sem tengist hólaskóla eða háskólanum á hólum

myndlistarskóla kópavogs en myndlistarskólarnir voru til umræðu í fjárlaganefndinni hvoru tveggja myndlistarskóla í reykjavík akureyri og kópavogi og einhverra hluta vegna féll niður umrædd beiðni umrædd tillaga vegna myndlistaskólans í kópavogi við aðra umræðu ég vil hins vegar taka undir að það er mjög tímabært að við skoðum fjárveitingar til myndlistarskólanna á víðari grunni og ég vil í raun og veru taka undir það sem margir háttvirtir þingmenn hafa nefnt að það þurfi að styrkja rekstrargrunn þeirra

og menn sjá í sjálfu sér ekki til enda varðandi sinn rekstur nokkur ár fram í tímann vel má vera að það megi gera með einhvers konar reiknilíkani eins og gert er varðandi framhaldsskóla og háskóla en á sama hátt hafa allmargir háttvirtir þingmenn gagnrýnt slík reiknilíkön þrátt fyrir það að við höfum notast við þau í nokkuð mörg ár ég hef nefnt tilflutning á sérlið til háskólasetursins í vestmannaeyjum þá vil ég nefna tillögu sem er til þjóðminjasafns íslands en það er einfaldlega þannig að fjárlaganefndin og fjárlagagerðin miðar að því að það eru fjölmörg verkefni sem eru vistuð á einn eða annan hátt undir

þjóðminjasafnið hefur þar af leiðandi haft ákveðnar skyldur til að sinna þeim verkefnum fjárlaganefndin vill nú í fyrsta skipti koma með tillögu um tímabundið framlag til safnsins vegna umsýslu með verkefnunum upp á tveimur milljónum króna á sama hátt vil ég lýsa því yfir að þó að hér sé verið að brjóta ákveðið blað til að styrkja má segja sérstaklega þjóðminjasafnið til að hafa umsjón líkt eins og safnið hefur haft með umræddum verkefnum þá eru þetta hlutir sem þarf að skoða í eigum við ekki að segja í hinni stóru mynd því það er kannski á stundum þannig að þau verkefni sem fjárlaganefndin eða þá aðrar fagnefndir hafa lagt til að séu studd eigi ekki heima undir umræddum liðum hjá þjóðminjasafninu en það er von mín að þessi tillaga meiri hlutans sem minni hlotið tók alfarið undir verði til þess að við alla vega stígum skrefin áfram í þá veru að styrkja þessa umræðu og þetta verkefnafyrirkomulag þannig að þjóðminjasafnið geti þá sinnt þeim verkefnum sem það á að gera en ef það séu síðan aðrar stjórnsýslustofnanir sem ættu frekar að gera það líkt eins og fornleifavernd ríkisins þá sé ástæða til þess að þau verkefni séu vistuð á þann hátt þar þannig að fornleifaverndin geti þá sinnt slíku ég hef verið talsmaður þess að það beri að styrkja stjórnsýsluhlutverk ákveðinna stofnana varðandi ákveðið verkefnafyrirkomulag en á sama hátt þurfi ýmsar ríkisstofnanir að skilja að það séu til staðar aðilar sem eru að sinna hinum praktísku verkefnum úti í héruðum og við þurfum einhvern veginn að ná sátt með það hver gerir hvað í þessum efnum því við eigum auðvitað að virkja það afl og þann kraft sem er til staðar úti á landi úti í héruðunum gagnvart þessum verkefnum en á sama hátt eigum við að standa vörð um stjórnsýsluna að hún geti sinnt sínu eftirlitshlutverki og geti fjallað um verkefnin og geti verið þá héruðunum ákveðið mótvægi í því sem er verið að fara fram með þar það þarf ekkert annað en nefna eitt lítið mál sem kom upp á seyðisfirði fyrir einum tveimur dögum síðan sem er mál sem mætti kannski heimfæra inn í mjög margt sem er búið að vera að afgreiða í fjárlögum við aðra og nú þriðja umræða þar sem alþingi fer fram með fjárveitingar inn í fjölmörg verkefni sem hugsanlega er síðan óljóst hver í sjálfu sér sinnir eftirlitshlutverkinu eða kannski má segja hvernig eftirlitinu skuli vera háttað það er sá hlutur sem við verðum að ræða enn frekar þetta tengist auðvitað hinni stóru umræðu um það hvort styrkja beri sjóðina enn frekar og við höfum þingsályktunartillögu sem háttvirtur þingmaður magnús stefánsson hefur lagt fram sérstaklega varðandi svokallaðan bátasjóð en á umliðnum árum hefur verið mikil eftirspurn eftir fjármagni má segja ríkisins í bátafriðunarverkefni og á sama hátt hefur það verið nokkuð á reiki hvar álit verkefni skuli vistuð innan fjárlagaviðfanga eða þeirra viðfanga sem við komum að ég vil alla vega ítreka þetta að hér er verið að fara fram með tímabundið framlag tvær milljónir til þjóðminjasafns íslands vegna umsýslu með verkefnum sem hafa hlotið styrk á liðnum núll tvö þúsund níu hundruð og tvö hundrað og tíu og vel má vera að einhverjum þyki þessi upphæð of há og öðrum þyki hún of lág en þetta er mat meiri hlutans og eins og ég sagði áðan minni hlutinn tók undir það í orði að það ætti að fara fram með þetta þannig að ég vona að næsta ár verði okkur reynslumikið í þessum efnum þá vil ég nefna að það er gerð tillaga um fimm milljónir króna hækkun á umræddum lið vegna þriggja verkefna með tilvísun til ae sem ég sagði fyrr í ræðu minni og þar er í fyrsta lagi tveggja milljóna króna tímabundið framlag til á þessu en hér stendur auðvitað kolbeinsárós og er framlagið til viðbótar við þrjár milljónir króna framlag sem samþykkt var við aðra umræðu í öðru lagi er lagt fram tveggja milljóna króna tímabundið framlag til að styrkja byggðasafn skagafjarðar vegna minjasafns kristjáns runólfssonar frá brúarlandi í skagafirði þá er gerð tillaga um eina milljón króna tímabundins framlags til byggðasafnsins í garði en þar hefur auðvitað eins og í mjög mörgum byggðasöfnum fjölmargt verið unnið í tengslum við þá uppbyggingu sem er í garði við þekkjum það einnig með hliðsjón af öðrum verkefnum sem hér voru kynnt við aðra umræðu og háttvirtir þingmenn kristján þór júlíusson varaformaður fjárlaganefndar gerði svo ítarlega grein fyrir í langri ræðu sinni ég vil einnig nefna að það er gerð tillaga um þriggja milljóna króna tímabundna hækkun á framlagi ætlað eyrbyggju eða sögumiðstöð í grundarfirði og er það til viðbótar við þriggja milljóna króna framlag sem samþykkt var við aðra umræðu þá er lögð til fjórtán milljónir tímabundin fjárheimild á árinu tvö þúsund og átta er varðar ríkisútvarpið þar sem áformað er að létta skuldum við ríkissjóð sem nemur ríkisútvarpinu en hér höfum við einnig fjallað um ríkisútvarpið og afléttingu lána við ríkissjóð við fjáraukalög og fjárlög við aðra umræðu hér er gerð leiðrétting á framlagi upp á tvö komma sjö milljónir króna gagnvart sinfóníuhljómsveit íslands og um er að ræða tvö komma sjö milljónir króna fjárveiting sem er fjármögnuð með innheimtum ríkistekjum og breytingin hefur ekki áhrif á útgjaldaheimild hljómsveitarinnar

til viðbótar við allan þann fjölda húsafriðunarverkefna sem tiltekin voru við aðra umræðu og um er að ræða aukningu á framlagi til kvennaskólahússins á blönduósi sem háttvirtir þingmenn úr öllum kjördæmum þekkja enda líklegast það verkefni sem mest hefur verið fjallað um af mjög mörgum góðum verkefnum en ég vil sem formaður nefndarinnar í sjálfu sér þakka fjárlaganefndarmönnum fyrir þann áhuga sem þeir hafa sýnt þessu verkefni en um er að ræða tillögu um fimm milljónir króna hækkun sem þýðir það að framlagið verður alls tíu milljónir króna það verður auðvitað að segjast eins og er að það eru ekki mörg verkefni sem við erum að koma að gagnvart húnavatnssýslunum þó það sé auðvitað hægt að finna þeim stað í fjárlögum og þar af leiðandi miðað við þá umræðu sem hefur átt sér stað og í raun og veru þá áskorun sem sveitarfélögin á þessum stað hafa gefið okkur þá viljum við ekki ekki skorast undan því að styðja jafngott verkefni eins og enduruppbyggingu kvennaskólahússins á blönduósi jafnt sem í undirbúningi er verkefni sem tengist textílsetri á sama stað á blönduósi og hugsanlegt að þessi tvö verkefni geti í framtíðinni á einhvern hátt tengst þá er einnig lagt til hækkun um eina milljón króna til endurbóta á kaupfélagshúsinu elsta íbúðarhúsinu á höfn í hornafirði auk einnar milljón króna hækkunar tímabundið vegna endurnýjunar starfsemi atvinnuleikhópa en það hafði á einhvern hátt verið misfarist hjá okkur ákveðnar þrjár milljónir sem fjárlaganefndin hafði gert tillögu um að mundi renna til bandalags sjálfstæðra atvinnuleikhúsa hafði færst á rangan lið fjárlaganefndin gerir tillögu samkvæmt tillögu meiri hluta menntamálanefndar um aukningu á heiðurslaunum listamanna samkvæmt ákvörðun alþingis en formaður menntamálanefndar háttvirtur þingmaður sigurður kári kristjánsson mun væntanlega gera grein fyrir þeirri sundurliðun síðar í umræðunni og vil ég því ekki víkja neitt að því en vil einnig nefna það að minni hluti menntamálanefndar hefur einnig verið með sérstaka skoðun á þessum lið og munu þeir háttvirtir þingmenn væntanlega gera grein fyrir því einnig í dag þannig að ég sé ekki að sleppa neinu úr þessu hér er gerð tillaga um eina milljón króna tímabundna hækkun við handverksverkefnið besta norden en það hafði einhverra hluta vegna fallið niður við aðra umræðu síðan eru gerðar tímabundnar hækkanir upp á tveimur milljónum til framlags við útgáfu fornbókmennta sem hefur verið áður í umræðunni framlag til gunnarsstofnunar að skriðuklaustri upp á þrjár milljónir og einnig þriggja milljóna króna framlag til snorrastofu sem er ætlað til að vinna bók þar sem teknar verða saman í eitt heildarverk helstu niðurstöður uppgraftar á bæjarstæðinu í reykholti og bókin er hugsuð bæði fyrir fræðimenn og almenning þá hafði einhverra hluta vegna fallið niður tillaga um fimm milljónir króna tímabundið framlag til uppbyggingar á skíðamannvirkjum og aðstöðu í skíðalandi siglfirðinga í skarðsdal fjárlaganefndin gerði tillögu upp á fimm milljónir króna framlag til skíðasvæðanna á landsbyggðinni að vísu var gerð heldur hærri tillaga vegna þeirra verkefna sem er verið að fara fram með í tungudal út fyrir borðstokk í annarri umræðu og það er skýringin á því af hverju það er inni að lokum vil ég nefna innan menntamálaráðuneytisins sem sýnt er í yfirlitum við sundurliðun óskiptra liða að það bætast við þrír nýir töluliðir það eru íslenskar æviskrár það er ljósmyndasafn steingríms á siglufirði vegna síldarminja og síðan verkefni sem tengist einnig varða um ferjumanninn þá fær einnig handverk og hönnun hækkun á framlagi upp á tvö og hálfa milljón en hafði fengið framlag við aðra umræðu en við nánari yfirsýn og yfirferð þótti fjárlaganefndinni rétt að koma til móts við þær óskir sem handverk og hönnun bar fram að lokum er innan menntamálaráðuneytisins einnig hækkun á framlagi við þjóðfræðimiðstöðina á stokkseyri háttvirtir þingmenn ég er að fjalla um sundurliðanir innan menntamálaráðuneytisins og er því þar af leiðandi kominn inn að næsta ráðuneyti sem er sjávarútvegs og landbúnaðarráðuneytið og skal nú kannski reyna sökum mikilla anna á alþingi að hraða för minni um umræddar breytingartillögur en vildi sérstaklega fjalla ítarlega um þessar tillögur sem lúta að menntamálaráðuneytinu en það er lagt til að fjárheimildir varðandi sjávarútvegs og landbúnaðarráðuneytið verði auknar um sautján milljónir um er að ræða verkefni svo sem eins og bíópól skagaströnd vöktun og ástand bleikju og urriða í þingvallavatni sem tengist suðurlandsdeild veiðimálastofnunar það er verkefni sem tengist fyrirhleðslum eða landgræðslu og svo einnig lagt til að ákveðin breyting varðandi jarðasögu og jarðeignir ríkisins sem hefur ekki áhrif á útgjaldaheimild fjárlagaliðarins en fyrst og fremst er um að ræða fyrirhleðsluverkefni auk þess verkefnis sem tengist biopol og vöktun á ástandi bleikju og urriða í þingvallavatni ég hef fjallað ítarlega um þá aukningu sem er lögð til í félags og tryggingamálaráðuneytinu en vil sérstaklega benda á að það er gerð tillaga um tvö og hálfa milljón króna tímabundið framlag til rannsóknaverkefnis sem fjallar um mansal og vil ítreka það að hér er um verkefni að ræða og hugmyndir að því líkt eins og komið hefur fram í fjölmiðlum að byggja upp aðgerðaáætlun en þetta verkefni var kynnt af ríkisstjórninni í síðustu viku og ég tel að það sé einsýnt að þingheimur allur muni styðja það að þetta verkefni verði skoðað og ég get ekki betur séð en á umræddri tilhögun sé að ræða verkefni sem

varpi þá ljósi enn frekar á þá umræðu sem hefur verið uppi í þjóðfélaginu ég vil ekki fara neitt ítarlegar yfir

aldraða og öryrkja eins og ég gerði í upphafi en þó vil ég nefna það að undir öldrunarstofnunum almennt er gerð tillaga um tilflutning sem fórst fyrir við aðra umræðu og þar eru sundurliðaðar ákveðnar stofnframkvæmdir á hjúkrunarheimilum algerlega sundurliðað og þeir liðir færast yfir til félags og tryggingamálaráðuneytisins frá heilbrigðisráðuneytinu það er gerð tillaga um fimm milljónir króna tímabundið framlag til áframhaldandi uppbyggingarstarfs á sviði innflytjendarannsókna á vegum fyrr miðstöðvar innflytjendarannsókna við reykjavíkurakademíuna til viðbótar við það sem hafði verið lagt fram áður og þá eru einnig ýmis framlög sextán hálfa milljón sem eru

og meðal annars foreldra og styrktarfélag öskjuhlíðarskóla sumardvölin sem við þekkjum og hefur verið til umræðu það eru regnbogabörn það eru félag einstæðra foreldra félag heyrnarlausra samtökin sjötíu og átta og vímulaus æska meðal annars og var ég hér að hlaupa á þessum liðum sem eru sundurliðaðir í þingskjalinu ég vil þá einnig víkja að heilbrigðisráðuneytinu en þar er gerð tillaga um það að fjárheimildirnar verði

en svo er ekki heldur er einfaldlega um að ræða tilflutning a þeim verkefnum tengt öldrunarstofnunum sem ég vék að hér áðan yfir til félagsmálaráðuneytisins þó eru það tvö verkefni sem er lögð tillaga um tímabundna aukningu það er endurhæfing hjarta og lungnasjúklinga sjálfsbjargar á akureyri um er að ræða samsvarandi verkefni eins og er unnið í reykjavík og við þekkjum undir nafngiftinni hl stöðin í ae starfsendurhæfingu eða hlutverkasetri og kemur það til viðbótar við framlag sem samþykkt var við aðra umræðu þá erum við komin að fjármálaráðuneytinu og styttist þar af leiðandi lesturinn lagt er til að fjárheimild fjármálaráðuneytisins verði hækkuð um ellefu hundruð sjötíu og eina milljón króna fyrst jöfnun á örorkubyrði almennra lífeyrissjóða sem ég hef vikið að og hefur verið fjallað um í þingsölum í öðru lagi eru það tapaðar kröfur og tjónabætur en það er lagt til að framlag verði þar hækkað um hundrað og tíu milljónir en við önnur umræða var fjárheimildin lækkuð um hundrað og tíu milljónir

leiðrétt með því að fjármagnsliðurinn viðskiptahreyfingar lækkar um hundrað og tíu milljónir í stað þess að liðurinn greitt úr ríkissjóði lækki um þá fjárhæð þessi breyting hefur því ekki áhrif á útgjaldaheimild fjárlagaliðarins hér er lagt til að að það sé gert ráð fyrir tólf hundruð og tíu milljónir króna tímabundnu framlagi til að mæta auknum kostnaði við rekstur og umsjón með fyrrum varnarsvæðið keflavíkurflugvöll ég rek það því í upphafi ræðu minnar og ætla þar af leiðandi ekki að fjalla neitt frekar um það verkefni en vissulega hefur mikill tími fjárlaganefndar farið nú á milli annars og þriðju umræðu að fara yfir þau verkefni sem tengjast verkefnum þróunarfélagsins og efnahags og skattanefnd þau eru einnig að skoða þau mál og þetta er niðurstaða fjárlaganefndar að þetta tímabundna framlag sé nægjanlegt til að fara í þau verkefni sem tengjast hreinsun svæðisins og lagfæringum og breytingum á fasteignum til að koma þeim í söluhæfara ástand ásamt ýmsu fleiru þá er gert rá fyrir því að það færist inn á lið fjármálaráðuneytisins framlag til stjórnmálaflokka í samræmi við lög númer hundrað sextíu og tvö tvö þúsund og sex en ég kom að ári í upphafi að framlagið færist frá forsætisráðuneyti til fjármálaráðuneytisins auk þess sem það er gert ráð fyrir því að það hækki um ellefu og hálfa milljón króna og verði því sextíu og eins og hálfa milljón á næsta ári hvað varðar samgönguráðuneytið þá er gert ráð fyrir því að þar verði fjárheimildir lækkaðar um hundrað þrjátíu og þrjú komma sex milljónir en þó er um að ræða líka aukningu á fjárheimildum má þar nefna í fyrsta lagi ýmis verkefni svo sem gestastofur söfn og markaðsstarf

eins og segir í þingskjalinu að það færast ýmis verkefni á milli samgönguráðuneytisins og iðnaðarráðuneytisins vegna ferðamála en að öðru leyti vil ég ekki víkja eitt frekar að þeim verkefnum sem lúta að samgönguráðuneytinu fjárheimildir iðnaðarráðuneytisins aukast þá að sama skapi um hundrað fimmtíu og tvö komma sex milljónir meðal annars vegna breytinga á umræddri tilfærslu á ferðamálum á milli samgöngu og iðnaðarráðuneytisins en auk þess er gert ráð fyrir því og ég vil sérstaklega tiltaka að það er lagt til að liðurinn ferðamálasamtök landshluta sé hækkaður um tólf milljónir króna vegna uppbyggingar í landshlutum og þróunarvinnu markaðsstofa eða markaðsstofa hjá landshlutum þá er einnig lagt til að sex milljónir króna tímabundin hækkun á atvinnuþróunarfélagi þingeyinga en það hafði fallið niður við aðra umræðu en auk þess einnig milljónir króna hækkun til villimeyjar á

meðal annars græðandi smyrsl úr íslenskum jurtum það er lagt til að fjárheimildir umhverfisráðuneytisins verði auknar um fimmtíu og eina milljón króna fyrst fimm milljónir króna tímabundið framlag til tveggja ára vegna innleiðingar vatnatilskipunar evrópusambandsins og innleiðing tilskipunar og framkvæmd hennar kallar á ítarlega greiningu og samantekt á skyldum og stjórnsýslukröfum tilskipunarinnar greiningu á núverandi stjórnsýslukerfi hér á landi og uppsetningu framtíðarkerfis varðandi vernd og nýtingu vatnamála í samráði við viðkomandi stjórnvöld og hagsmunaaðila hluti af þessari vinnu sem hér er verið að tiltaka í til að opna ný skógræktarsvæði við þjóðleiðir landsins einnig milljón króna hækkun á safnlið sem er meðal annars vegna náttúrufræðisetursins á ólafsfirði og tengist þar af leiðandi sundurliðun a sem fylgir með þá er lagt til fimmtán milljónir króna framlag til að standa straum af framkvæmd kyoto bókunarinnar á íslandi en á

reikninga vegna hugbúnað og þjónustu við kerfið frá evrópskum rekstraraðilum þess það er von mín að umrædd fjárveiting nýtist vel til þess að fara yfir umrædda

að annars vegar fellur hún undir umhverfisstofnun og hins vegar undir umhverfisráðuneytið það er lögð til fimmtán milljónir króna fjárveiting til að styrkja kolefnisbindingarverkefni landgræðslu ríkisins og auk þess er hér fjallað um fyrirhleðsluverkefni sem ég kom að hér áðan undir sjávarútvegs og landbúnaðarráðuneytinu og síðan að lokum er hér ein breyting varðandi ofanflóðasjóð sem hefur ekki áhrif á útgjaldaheimild fjárlagaliðarins og loks er hér gerð tillaga um átta milljónir króna tímabundið framlag til rannsókna í hornstrandafriðlandi á vegum náttúrustofu vestfjarða í bolungarvík ég vil herra forseti ítreka það hér í ræðustól að umrædd tillaga féll niður við aðra umræðu og til þess að ekkert misfarist nú þá vil ég hér lesa þessa tillögu hér aftur náttúrustofa bolungarvík gerð er tillaga um átta milljónir króna tímabundið framlag til rannsókna í hornstrandafriðlandi á vegum náttúrustofu vestfjarða í bolungarvík þannig að það liggi hér skýrt fyrir hér liggur fyrir einnig herra forseti líkt eins og ég kom að hér í upphafi breytingartillaga við fimmtu grein um tvö þúsund milljónir króna hækkun á heimild til íbúðalánasjóðs og auk þess er hér breytingartillaga varðandi sjöttu greinar heimild í samræmi við

segir síðan að lokum að það komi hér nýr liður við sjöttu grein sex hundruð tuttugu og þrjú að ganga til samninga við reykjavíkurborg um lóð undir samgöngumiðstöð sem fyrirhugað er að reisa við reykjavíkurflugvöll það liggur einnig fyrir hér í þingskjalinu framhaldsálit frá meiri hluta efnahags og skattanefndar sem háttvirtur þingmaður pétur h blöndal gerði hér grein fyrir í fjárlaganefndinni og hvet ég þingmenn háttvirtur til þess að kynna sér það þessi umræða hér í dag byggir á lögum um fjárreiður ríkisins númer áttatíu og átta frá nítján hundruð níutíu og sjö og hér er í tuttugasta og fyrstu grein til og með tuttugasta og þá vinnu sem við þurfum að fara yfir varðandi frumvarp til fjárlaga og ég vil ítreka það hér að samstarfið í nefndinni allan þennan tíma frá því við hófum þessa vinnu hefur verið mjög gott milli allra háttvirtra þingmanna og þeirra sem hafa hlaupið í skarðið og vil ég jafnvel taka það hér upp að það er auðvitað erfitt fyrir háttvirta þingmenn að koma inn sem varamenn inn í fjárlaganefnd og þurfa að setja sig með skömmum hætti inn í einstök mál en vil þó segja það að háttvirtir þingmenn hafa alla jafnan sett sig á mjög fljótan hátt inn í málin og geta tekið þátt í umræðunni málefnalega ég vil til að mynda benda þingheimi á það að háttvirtur þingmaður kristinn h gunnarsson sat nú fundi hér milli annars og þriðju umræðu og var ágætt að fá þá reynslu sem hann hefur yfir að ráða í þessum efnum inn í fjárlaganefndina hér á elleftu stundu það er auðvitað svo eins og hefur hér komið hér fram í ræðu minni áður og ræðum mínum áður að ég sé fram á það að hlutverk fjárlaganefndar muni á einhvern hátt verða skýrara og jafnvel breytast á komandi mánuðum og árum og hún muni ekkert síður sinna því hlutverki sínu sem lýtur að eftirliti með framkvæmd fjárlaga eins og lýst er í fjárreiðulögum og það tengist þeirri ábyrgð sem fjárlaganefndinni er falið fyrir hönd alþingis sem fer með fjárveitingavaldið nefndin hefur breytt á síðustu mánuðum verulega um vinnulag og þó að einstaka háttvirtum þingmönnum þyki kannski ekki hraðinn vera mikill í þeim efnum þá hef ég nú trú á því að svona þegar aðventunni er lokið og jólin gengin í garð að þeir háttvirtir þingmenn sem sitja í fjárlaganefndinni telji nú að mjög margt hafi færst til betri vegar en það er hins vegar margt mjög margt sem á eftir einnig að gera mun betur ég vil sérstaklega leggja áherslu á að það þarf að vera alltaf til staðar sameiginlegur skilningur um grundvallaratriði sem lúta að fjárlögunum hverju sinni er varða meðal annars framkvæmd fjárlaga við höfum heyrt það hér í þingsölum eða jafnvel hér í þjóðmálaumræðu almennt að skilningur á fjárlögunum er mismunandi og það hefur hver sínar skoðanir oft á því þó almennt séð þá tel ég nú að skilningur aðila gagnvart fjárlögum annars vegar og fjárhagsáætlun sveitarfélaga sé nú nokkuð að verða skýr í þjóðmálaumræðu að þjóðin geri sér grein fyrir því að um er að ræða fjárheimildaráætlanir sem þýðir það að um leið og viðkomandi áætlun og eða lög hafa verið samþykkt þá um leið er verið að afgreiða hér heimildir að lokum vil ég ítreka hér þó að stjórnarandstaðan skrifi ekki upp á álit meiri hlutans þá má sjá fingraför þeirra háttvirtra þingmanna víða og vona ég það að þeir styðji einstaka tillögur í atkvæðagreiðslunni á morgun um leið vil ég minna á að það ber auðvitað að þakka starfsfólki nefndasviðs alþingis fyrir gífurlega vinnu þá sérstaklega á fjárlaganefndarskrifstofu en umrætt starfsfólk hefur á umliðnum dögum og vikum lagt á sig ómælda vinnu undir gífurlegu vinnuálagi það starfsfólk á allt heiður skilið fyrir skipuleg og fagleg vinnubrögð í hvívetna nefndarmenn bæði meiri og minni hluta hafa notið aðstoðar þeirra í hvívetna fjárlaganefndin hefur einnig notið aðstoðar ríkisendurskoðunar og fjármálaráðuneytisins og einnig hafa einstök ráðuneyti veitt nefndinni upplýsingar og aðstoð ég vil þakka öllum háttvirtum þingmönnum sem hafa tekið þátt í störfum fjárlaganefndar á umliðnum vikum þakka háttvirtum þingmönnum annarra nefnda efnahags og skattanefndar svo og annarra fagnefnda fyrir þeirra störf þau hafa verið okkur hinum ómetanleg enda hefur verið um fjölmargt fjallað en að lokum þá er auðvitað það þannig að við erum hér að leggja til fjárlög sem skila hér þrjátíu og níu komma tvo milljarða króna tekjuafgangi við erum að gera hér ákveðnar breytingar og stærsta breytingin hér milli annars og þriðju umræðu eru aðgerðir til að bæta kjör aldraðra og öryrkja sem ég fór hér ítarlega yfir í upphafi ræðu minnar við höfum vissulega öll sett okkur metnaðarfull markmið á mörgum sviðum eins og hér hefur verið nefnt í þingsölum þessi markmið eiga öll það sameiginlegt að stuðla að aukinni velsæld íslensku þjóðarinnar þetta er auðvitað meginmarkmið stjórnmálanna að bæta kjör almennings og skapa hér fjölskylduvænt samfélag þar sem fólki líður vel að skapa umhverfisvænt samfélag sem við getum verið stolt af og skapa hér samkeppnishæft og aðlaðandi umhverfi fyrir okkar kröftuga atvinnulíf en við skulum ekki gleyma því háttvirtir þingmenn að þetta þarf að fara allt saman saman til þess að við getum haldið hér úti fjárlögum haldið hér úti gjaldahliðum fjárlaganna jafnt sem tekjuhliðum að þetta þarf að haldast í hendur það er því með mikilli gleði herra forseti að ég lýk þessari ræðu minni hér við þriðju umræðu fjárlaga og hleypi öðrum háttvirtum þingmönnum að en vonast til þess að umræðan hér í dag verði málefnaleg og góð og ekki hvað síður að menn virði skoðanir hvers annars því þó við höfum ólíkar skoðanir til ýmissa mála

borið fram sínar skoðanir og sínar tillögur á þann hátt sem ber jafnan að gera og vil ítreka það að umræðan hefur verið víðtæk í fjárlaganefndinni og fjölmargt sem menn hafa komið þar að í umræðunni ekkert síður stjórnarandstaða heldur en stjórnarmeirihlutinn